Evidentemente, esta tasa tiene un contenido social muy importante, y es un contenido social que hemos querido desarrollar, sobre todo desde el Grupo socialista, para fomentar la solidaridad y la sostenibilidad en Europa.